Pane předsedající, kdo mne zná a řada těch kolegu zde dnes sedí ví, že jsem se nikdy nebránila konstruktivní debatě o jakémkoliv tématu. Ovšem má li být debata konstruktivní, musí být postavena na solidních základech. A tato podmínka zde dnes splněna není. Nemáme víc než dojmy, předsudky, možná osobní animozitu a především přenášíme domácí politickou bitvu z České republiky na unijní půdu.

Co se týče auditu a pan komisař to tady řekl probíhá standardní komunikace mezi Českou republikou a Evropskou komisí. V ostatních otázkách probíhá standardní práce českých orgánů činných v trestním řízení, probíhá standardní proces na úrovni české justice.

Za takovéto situace je pro mě tento bod zcela irelevantní na programu, postrádající smysl a opodstatnění. Proto mi nezbývá než konstatovat, že debata nese politický podtext a že bohužel byla vyslyšena úporná snaha některých mých českých opozičních kolegů. Že se ale Evropský parlament nechává vtáhnout do vnitrostátního politického soupeření, považuji za nevhodné a z hlediska věrohodnosti naší práce za krajně nešťastné.